Monsieur le Président, nous devons nous réjouir, bien évidemment, que les États membres aient fini par trouver un accord permettant d'assurer l'avenir immédiat du programme européen d'aide alimentaire en faveur des citoyens les plus démunis. Cet accord était vital pour des millions d'Européens malmenés par la crise mais il est loin, très loin d'être suffisant. Il est en effet conditionné à la disparition du PEAD dès 2014, et à la volonté de la chancelière allemande, volonté malheureusement non contrariée, que l'Europe ne finance plus aucune politique sociale de ce type au delà de cette date.